globalnym ociepleniem ogniskuje się wokół redukcji emisji dwutlenku węgla, czyli CO

Nawet przy założeniu poważnego wpływu człowieka na atmosferę nie można w krótkiej perspektywie czasowej domagać się poświęcenia na ołtarzu klimatycznej bitwy gospodarek narodowych wielu krajów członkowskich Unii. Doprowadzi to w trybie ekspresowym do podwyżki cen energii, jednocześnie potęgując nastroje antyunijne.